Nagyon sajnálom, hogy erre a nagyon fontos témára csupán egy percem jutott, és engedjék meg, hogy akármilyen kevés időről van szó, de tájékoztassam önöket, hogy ezekben a pillanatokban is szörnyű árvíz pusztít Észak Magyarországon, Felvidéken, Lengyelországban. Emberek százainak az élete forog kockán és innen is biztosítsuk őket, hogy Strasbourgból, az Európai Parlamentből is szolidárisak vagyunk, együtt érzünk az áldozatokkal, és kívánjuk, hogy ez a pusztító árvíz minél hamarabb levonuljon, és kérem arra az Európai Parlament vezetőségét, hogy adott esetben, hogyha erre szükség lesz, a segítségét ajánlja fel az áldozatoknak.